Ich würde auch zehn oder zwanzig weitere Stellen nehmen, allein entlang der Vorgaben des Europäischen Rates, entlang der Beratungen zum MFR haben wir relativ knappe Personalbudgets.

und Dienststellen oder Vertretungen in den Hauptstädten oder in der Welt einen stärkeren Abbau hinnehmen müssen. Deswegen ist man hier rasch an den Grenzen dessen, was man im Kollegium den anderen Kollegen, die auch Aufgaben haben übrigens auch Ihren Kollegen in anderen Fachausschüssen, die andere Schwerpunkte haben zumuten kann. Denn so sehr die Energie und vielleicht die Wirtschaftspolitik den Punkt forciert, so haben andere Kollegen aus Transport, innerer Sicherheit, Asyl oder aus Infrastrukturthemen ganz andere Schwerpunkte und fordern dort mehr Personal. Aber bei 5 Abbau wird man nur begrenzt mehr Personal für neue Aufgaben bekommen können. Ich sage Ihnen zu und das gilt auch für meine Generaldirektion über das Mandat der jetzigen Kommission hinaus Wir werden beobachten, wie gut EISA mit den jetzigen neuen Stellen und mit innerer Umschichtung in der Agentur und mit der beschafften Hard und Software dieser Aufgabe nachkommen kann und wie stark sie mit nationalen Regulierungsbehörden zusammenarbeiten kann. Wenn sich in ein, zwei Jahren zeigt, dass wir der Aufgabe noch nicht genügend gerecht werden konnten, dann liegt es mit Sicherheit nicht an der Kommission, dann mit den Mitgliedstaaten und dem Parlament über weitere Mittelzuweisungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs zu sprechen. Ich sage Ihnen eine zeitnahe Betrachtung der Entwicklung ausdrücklich zu!